Frau Präsidentin! Nachdem in regelmäßigen Abständen Lebensmittelskandale das Vertrauen der Konsumenten erschüttern, ist alles zu begrüßen, was die Wiederherstellung des Vertrauens ermöglicht, allerdings nur, solange diese Maßnahmen nicht mit massiven Kosten für die heimischen Landwirte verbunden sind. Bekanntlich sind in den letzten Jahren die Kosten der Betriebsmittel im Verhältnis zu den Einnahmen aus der Landwirtschaft unverhältnismäßig gestiegen. In einem Umfeld aus steigenden Pachten für Futterflächen, teurer werdenden Futtermitteln, steigenden Dieselpreisen und ähnlichen Entwicklungen können behördliche Vorschriften, auch wenn sie prinzipiell etwa aus Umweltschutzgründen oder für das Konsumentenvertrauen und die Lebensmittelsicherheit begrüßenswert wären, gerade den Kleinbauern quer durch Europa den Rest geben. In diesem Sinne hat meines Erachtens die Europäische Union aus der Konsultation die richtigen Schlüsse gezogen, nämlich dass eine verpflichtende elektronische Kennzeichnung für einige Unternehmer wirtschaftliche Nachteile nach sich gezogen hätte.